Monsieur le Président, la lecture est indispensable à l'acquisition d'une culture approfondie et, par conséquent, à l'épanouissement de la personne humaine. Il faut donc prévoir des dispositifs spécifiques pour permettre aux aveugles et aux malvoyants d'y accéder eux aussi.

L'Union européenne doit toutefois rester modeste, car c'est le traité de Marrakech de 2013, dont les deux textes ne sont qu'une transposition, qui a constitué une avancée majeure pour les aveugles, en accordant aux livres qui leur sont destinés des exonérations ou exceptions au droit d'auteur. Il faut donc se féliciter du progrès réalisé, tout en soulignant qu'il est dû à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, inspiratrice du traité, et non à l'Union.

C'est suffisamment rare pour mériter d'être souligné.